Dok do nas dolaze poruke sa sastanka predsjednika Erdogana i Trumpa, ruske patrole kontroliraju NATO granicu, a Turska objavljuje kupovinu raketnog sustava S 400 od Rusije.